Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Commissaire, cette année encore ce budget est un budget en crise et un budget contraint, mais le Brexit a un peu bon dos car la réalité, c'est que le budget de l'Union européenne est en crise perpétuelle. Depuis toujours, vous le savez, les écarts entre les inscriptions budgétaires et la réalité ne cessent de se creuser et nous avons un devoir de sincérité envers les citoyens européens. Il faut leur dire que les centaines de milliards inscrits, les rêves européens vendus dans ce budget seront difficilement tous réalisés, car cela suppose des efforts supplémentaires des États, qui risquent de ne pas être au rendez vous. Cette part de fiction budgétaire n'est pas éthique et n'aide pas à la clarté et si j'étais désagréable, je dirais que c'est une tromperie. Pour le reste, ce budget est sans surprise il fait la part belle à la défense et à la sécurité, il ne prévoit aucun moyen supplémentaire pour la lutte contre la pauvreté et il n'est pas non plus à la hauteur des nouvelles exigences pour la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité. Continuons ainsi, continuez ainsi, d'année en année et la défiance des peuples européens vis à vis de l'Union européenne n'ira qu'en grandissant.